Am cerut în repetate rânduri Comisiei și comisarului responsabil să existe bugete suficiente și să nu se mai amâne informatizarea sistemelor vamale, pentru că știm bine că evaziunea fiscală este și prin trecerea la frontieră, prin vamă, evaziune fiscală mai ales pe TVA, sumele sunt foarte mari și cred că prin votul acestui raport pe care, subliniez, l am votat, prin votul acestui raport putem să facem o presiune asupra Comisiei să urgenteze alocarea banilor pentru finalizarea informatizării Uniunii vamale, aplicarea, de fapt, a Uniunii vamale un raport aprobat încă din 2016, dar care încă nu funcționează și datorită căruia se întâmplă încă evaziune, în mod deosebit pe TVA.